Frau Präsidentin, verehrte Frau Kommissarin, meine sehr geehrten, lieben Kolleginnen und Kollegen!

Ehler, Maria Carvalho und Teresa Riera Madurell, stellvertretend für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich über Monate hinweg in zähen, langen Verhandlungen bemüht haben und es auch geschafft haben, ein sehr gutes Forschungsrahmenprogramm auszuhandeln. Dieses Programm wird unseren Universitäten und Forschungseinrichtungen in Europa und unseren Unternehmen gut tun. Es ist eine exzellente Grundlage für mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung und damit für Investitionen in unsere Zukunft.

Ich denke aber doch, dass wir angesichts der Kürzung des allgemeinen Finanzrahmens am Ende mit diesem Forschungsetat zufrieden sein können.

Ich begrüße noch viel mehr, aber meine Zeit ist zu Ende. Allen nochmals ein Kompliment und ein Dankeschön für die exzellente Arbeit und auch die gute Zusammenarbeit mit der Kommission! Ich glaube, wenn wir das Programm morgen so verabschieden, dann legen wir den Grundstein für Investitionen in die Bildung, in die Zukunft auch unserer Universitäten, unserer jungen Leute, und das ist genau das, was Europa momentan braucht!